Ich glaube, wie auch schon mehrfach angesprochen wurde, dass die Verabschiedung der Richtlinie zur außergerichtlichen Streitbeilegung und die Schaffung einer einheitlichen europäischen Online Regelungsplattform in der Tat einen wirklichen Fortschritt für den Binnenmarkt bedeutet.

Klar ist, dass eine solche außergerichtliche Streitbeilegung nicht automatisch gelingt. Klar ist, dass sie nicht einfach ist. Aber wenn sie gelingt, ist sie für die Verbraucherinnen und Verbraucher mit Abstand das einfachste, was es gibt. Deswegen freue ich mich sehr, Herr Kommissar, dass die Kommission an dieser Stelle der EVP Fraktion gefolgt ist und diesen Weg eingeschlagen hat!

Unsere Berichterstatterin Róża Thun hat gesagt, dass wir natürlich Wert darauf legen müssen und ich bitte Sie, Herr Kommissar, auch darauf zu achten dass die Plattform, die die Verbraucherinnen und Verbraucher künftig im Internet informieren soll, tatsächlich auch sehr einfach zugänglich und verständlich abgefasst ist, und aus unserer Sicht muss sie auch in allen Sprachen der Europäischen Union verfügbar sein. Unser Schattenberichterstatter Hans Peter Mayer hat darauf hingewiesen, dass wir damit auch einen erheblichen Schritt im Binnenmarkt vorankommen, weil natürlich der grenzüberschreitende Handel zunehmend an Bedeutung gewinnt und sich die Verbraucherinnen und Verbraucher glücklicherweise immer weniger Gedanken darüber machen, woher eine Ware kommt, sondern immer stärker darauf achten, welche Qualität

Wir haben in Baden Württemberg vor einigen Jahren eine Regelung eingeführt, mit der wir einen Online Schlichter für alle Streitigkeiten im Internet eingesetzt haben.